Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa risoluzione il Parlamento europeo non solo ribadisce il sostegno all'attività dell'UNRWA, ma riafferma anche i principi del diritto internazionale, in primis lo status di Gerusalemme. Diritti palesemente violati e calpestati dal Presidente degli Stati Uniti Trump con la sua decisione unilaterale di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele in violazione alle risoluzioni ONU. L'UNRWA esiste non perché lo vogliano i palestinesi, esiste perché esistono ancora i profughi palestinesi, cacciati dalle loro case e dalle loro terre, che dopo decenni rimangono rifugiati. Esiste perché Israele continua a occupare territori non suoi e il governo di Netanyahu ha di fatto boicottato quel poco che rimaneva del processo di pace. Bene quindi che il Parlamento ribadisca il suo sostegno all'UNRWA, ma non basta. Non basta quando le scuole finanziate dall'UNRWA vengono boicottate, vengono bombardate da Israele. Come Unione europea abbiamo un accordo di associazione con Israele che prevede una clausola di sospensione in caso di violazione dei diritti umani. Sarebbe ora di farla valere.